Voortzetting betekent in dit Parlement dan ook vaak zwaardere eisen voor de boeren en daar kan ik op dit moment echt niet in meegaan. We spreken nu over dierenwelzijn. Maar het zou eigenlijk moeten gaan over mensenwelzijn. Vluchtelingen laten wij in Europa uren in de kou lopen daarbij denk ik aan ouderen en kleine kinderen terwijl dieren tijdens het transport verwarming, ventilatie en drinken hebben.

In Nederland zegt het kabinet als er geen plek is voor vluchtelingen moeten de mensen maar buiten in de kou slapen, in de sneeuw.

Een resolutie over Parijs van de EVP werd niet gesteund. Laten we aan de slag gaan met het agendapunt van vandaag. Laten we de mensen helpen en oplossingen zoeken voor de echte crisis in Europa en dat is asielbeleid, goede opvang en gezamenlijke aanpak van de terreurbeweging ISIS.